Morgen komt er hopelijk een akkoord over de eurocrisis, maar steeds lezen we dat daarmee economische groei gepaard moet gaan. Je kunt niet alleen maar de eurocrisis oplossen, je moet economische groei creëren. Het valt mij op dat in de voorstellen van de Commissie toch iedere keer vertraging sluipt. Voorstellen die wij deze herfst zouden krijgen, gaan naar 2012. Dat is mijn eerste vraag.

Er zijn nog steeds heel veel discussies over het niet implementeren van de dienstenrichtlijn. Wat gaat de Commissie daar concreet aan doen? En mijn laatste vraag is wat doen wij in het algemeen om de zaak te versnellen?